Hier haben wir dringendsten Handlungsbedarf! Ich bitte Sie, Frau Kommissarin, dass Sie darauf achten, dass nicht nur der Leistungsbereich und das Leistungsniveau in dieser neuen Entscheidung mitberücksichtigt werden, sondern dass wir vor allem auch beim Preisniveau einen gemeinsamen europäischen Markt schaffen, der es ermöglicht,